Pane předsedající, já mám k tomu tématu dvě poznámky. Jedna se týká vízové reciprocity a vzájemné solidarity mezi členskými zeměmi Evropské unie. Ono to bohužel vždycky nefunguje. My jsem se o tom přesvědčili na svém vlastním příkladu v případě víz do Kanady, kdy najednou byla Evropská unie rozdělena do dvou kategorií, na země s bezvízovým stykem a země, které potřebovaly víza do Kanady.

Druhá poznámka, kterou k tomu chci udělat, je záležitost související s ochranou vnějších hranic. Jestliže zavádíme bezvízovou povinnost s nějakou zemí, tak by to mělo být vždycky doprovázeno také jasným vyjádřením, že bude zajištěna taková ochrana vnějších hranic Evropské unie, která znemožní nelegální migraci dovnitř Evropské unie.